Kvôli klíme a nedostatočným protipovodňovým opatreniam sú najviac zraniteľné práve najmenej rozvinuté krajiny. Preto je dôležité prijať viacúrovňovú protipovodňovú stratégiu, a to najmä v regiónoch, v ktorých nestabilné ľadovcové jazerá predstavujú kritickú hrozbu povodní. Súhlasím s kolegom spravodajcom, ktorý varuje pred spoliehaním sa na to, že veľké priehrady zabránia škodám spôsobeným povodňami, najmä v kontexte zmeny klímy. Je totiž pravdepodobné, že extrémne zrážky zvýšia intenzitu a frekvenciu bleskových povodní, čo môže znížiť úroveň bezpečnosti priehrad. Navyše podľa záverov správy Svetovej komisie pre priehrady hospodárska výnosnosť projektov veľkých priehrad je naďalej nejasná.